Monsieur le Président, depuis vingt ans, la Chine s'est ouverte au commerce international. Son entrée à l'OMC en 2001 en témoigne elle souhaite aujourd'hui renforcer ses relations commerciales avec l'Europe à travers la création d'une nouvelle route de la soie. Il faut certes commercer avec la Chine, mais en restant prudent. Il faut s'assurer que cette route de la soie favorisera les flux dans les deux sens, et pas seulement de la Chine vers l'Europe. Il faut aussi résister à la stratégie chinoise qui consiste à nous imposer des transferts de technologie en échange de notre accès à son marché. Dans les négociations en cours menées par l'Union, nous devons enfin obtenir de la Chine qu'elle respecte nos indications géographiques protégées. Mais, plus profondément, nous devons toujours nous souvenir que la Chine n'est pas un partenaire comme un autre. C'est un État totalitaire qui vient d'inscrire dans sa constitution un étrange hommage à la pensée du président Xi Jinping. C'est aussi un État communiste qui subventionne massivement ses sociétés nationales et qui rend ainsi quasi impossible la libre concurrence loyale que voudrait instituer l'Union.